Nisem tako občutljiva na pravilno izgovorjavo kot nekateri. Lep pozdrav, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Spoštovani ministrski zbor! Točka, ki je danes obravnavamo, ki je pravkar na dnevnem redu, ima naslov Predlog kandidata za ministra brez resorja, pristojnega razvoja, strateške projekte in kohezijo. In kandidat, ki ga bomo danes izvolili, bo vodil Službo vlade za razvoj in kohezijo. Iz takšnega naslova bi bilo mogoče sklepati, da gre za kakšno manjšo službo vlade, ki se ukvarja s kakšnimi nepomembnimi podrobnostmi, pa vendar je resnica povsem drugačna. Gre za pravo, veliko ministrstvo, ki ima preko dvesto zaposlenih in pokriva zelo, zelo pomembno področje. Ko je bilo Stranki Alenke Bratušek zaupano vodenje tega ministrstva, smo vedeli, da je pred nami velika odgovornost, saj gre, kot je bilo že večkrat poudarjeno, praktično za edina razvojna sredstva te države. Kar nismo vedeli, je bilo to, da nas bo ob prihodu na ministrstvo pričakalo toliko odprtih, perečih in zelo urgentnih problemov. Med drugim naj bi bilo pod vprašanjem tudi črpanje okrog sto petdeset milijonov evro povračil iz Evrope. Sto petdeset milijonov evrov je res veliko denarja in te projekte naj bi slovenski proračun že financiral, denarja pa za zdaj, zaradi neurejenega beleženja črpanja ne moremo zahtevati od Evropske komisije. Če se je ta problem dejansko v vmesnem času že rešilo, smo lahko vsi skupaj resnično zelo veseli. Ne glede na nakopičene probleme, ki so se pojavili mnogo pred prevzemom resorja, pa je naša ekipa z ministrom v odstopu takoj zavihala rokave in se lotila dela, da bi črpanje, čim prej pognali in tudi povečali odstotek s sedanjih petnajst procentov. Zgodilo se je, kar se je pač zgodilo, in danes se pogovarjamo o novem kandidatu. Glede na to, da je bilo že veliko povedano o njegovih referencah in njegovi predstavitvi, se o tem delu morda ne bi ponavljala, povedala bi pa nekaj drugega. To področje je res strokovno zelo zahtevno in to je bilo danes že večkrat korektno povedano, in kot je bilo v korektno poudarjeno s strani, poslanke Socialnih demokratov, v Sloveniji ne obstajajo strokovnjaki za kohezijo in razvoj, ki bi jih lahko ob takem, ob ob takem primeru potegnili iz žepa. Zato nikar ne mislimo, da kandidati za to za tako zahtevne resorje kar stojijo v vrsti. V tem smislu smo lahko zelo hvaležni in naša stranka je, seveda govorim za nas, temu, da se je doktor Purič odzval na naše vabile vabilo in sprejel ta zahtevni izziv. Gospod Purič, kot rečeno, ni strokovnjak za kohezijo in razvoj, niti za črpanje sredstev, je pa velik strokovnjak za menedžment kadrov in doktor znanosti iz področja organizacijskih ved, in prav to je to, kar se nam zdi tukaj zelo pomembno. Priti mora nekdo tja, ki se zaveda vrednosti kadrov, ki edini poznajo to zahtevno področje, ki jih zna organizirati in motivirati. Imeti mora voljo in željo, da spremeni stvari na boljše, in vse to doktor Purič ima. Ima tudi dolgoletno znanje s področja vodenja velikih sistemov, in prepričani smo, da ga bo uporabil v korist vseh nas. Tako, da tudi v imenu naše stranke prosim, da mu dajte priložnost. Vseeno pa bi na koncu povedala še nekaj. Črpanje sredstev in razvojni projekti, ki jih, ki jih financira ta resor, nikakor ne morejo biti samo stvar in odgovornost ene stranke, ampak odgovornost celotne vlade in vseh ostalih deležnikov, ki pri tem sodelujejo, tudi lokalnih skupnosti in vseh ostalih. Samo s skupnimi močmi nam bo uspelo narediti to, kar je največja korist, ki imamo od od Evropske unije, to je, da bomo koristno in v korist naših državljanov porabili sredstva, ki so nam na razpolago. Hvala lepa.